Köszönöm, Elnök asszony! Az alternatív vitarendezési eljárás mára meghatározott társadalmi, jogi és gazdasági technikává vált. Nélkülözhetetlen az igazságszolgáltatás a környezetvédelem, a munkaügyi és nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén. Egy biztonságosabb és hatékonyabb uniós rendszer érdekében készült a Jogi Bizottságban Wallis asszony jelentése. Az eljárások egyre növekvő száma arra utal, hogy szükség van a jogi keret összehangolására az Unión belül. A jogbiztonság és a fogyasztók jogainak védelme erősödhet egy átláthatóbb és európai szinten koordinált rendszerben. Az alternatív vitarendezés kötelezővé tételénél fontosabb a tagállamok, illetve az illetékes szakmai szervezetek intenzívebb uniós szintű kommunikációjának és együttműködésének elősegítése. Az állampolgárok és a kis és középvállalkozások megfelelő tájékoztatása a vitarendezési lehetőségekről jelentős energiát és költségeket takaríthat meg a társadalom és gazdaság számára egyaránt.